Cred că trebuie să vorbim în continuare, pentru că Burma rămâne una dintre cele mai represive și închise societăți din lume.

S au constatat, de asemenea, reprimări violente ale vocilor opoziției, indiferent că e vorba de opoziția studențească sau de cea a comunității călugărilor budiști.